Bedingt durch eine rasante wirtschaftliche Entwicklung begannen immer mehr Menschen, sich politisch zu engagieren, und diese Veränderungen haben das Regime von Hun Sen verunsichert.

Europa muss jetzt zusätzliche Aktivitäten setzen kompromisslos, rasch und mit Fristsetzungen. Im wirtschaftlichen Bereich gibt es da viele Möglichkeiten, wie in unser Entschließung aufgezeigt wird. Das sind wir den Menschen in diesem geplagten Land schuldig.